Señora Presidenta, señor Lewandowski, señores representantes del Consejo, hace dos días en este mismo Pleno tuvimos un debate sobre los presupuestos de 2013 y, entre otras cosas, destaqué los problemas que podemos tener el año que viene con los pagos si el Consejo no acepta la propuesta de la Comisión y la posición del Parlamento. Hoy, en este debate sobre Erasmus, no estamos hablando sobre lo que puede ocurrir el año que viene sino sobre lo que está ocurriendo ahora, y la realidad es que, por no haberse aceptado el año pasado la posición de la Comisión y del Parlamento, este año, si esto no se soluciona, un montón de programas, incluido Erasmus, pueden verse en dificultades. El señor Mavroyiannis dice que esto no va a ocurrir, que no va a haber problemas de pagos nos dijeron lo mismo el año pasado y ya no les creemos.

Creo que Erasmus no está en peligro, que todavía estamos a tiempo de solucionarlo, y es fácil simplemente tienen que aceptar la propuesta de la Comisión y del Parlamento para que esto no vuelva a ocurrir.